Ak teda krajina využíva znížené sadzby dane z pridanej hodnoty pri knihách, dá sa akceptovať takáto znížená sadzba aj pre ich elektronické verzie. Na rozdiel od svojej kolegyne pani poslankyne Gallovej však hlavný zmysel zvýhodnenia nevidím v ich kultúrnom obsahu, ale viac vo vzdelávacom obsahu. Keď sa pozrieme na množstvo učebníc, pracovných zošitov a povinnej či odporúčanej literatúry, ktoré prejdú našim deťom a mládeži cez ruky počas prípravy na život, som presvedčený, že elektronické verzie učebníc a pracovných materiálov štandardným spôsobom vkladaných do dnes už cenovo dostupných a kvalitných čítacích zariadení môžu našim žiakom a študentom výrazne odľahčiť ich školské tašky.